Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, pour la seconde fois cette année, nous évoquons la question de la réforme des aides d'État à finalité régionale, qui fait naître beaucoup d'inquiétudes. Oui, nous reconnaissons que l'argent du contribuable ne doit pas servir à maintenir sous perfusion des entreprises moribondes ou improductives. Oui, nous reconnaissons que les aides publiques ne doivent pas engendrer une course à la subvention entre autorités régionales. Oui, nous reconnaissons que des règles strictes doivent être appliquées pour éviter de fausser la concurrence. Enfin oui, nous sommes contre l'utilisation de l'argent public pour favoriser les délocalisations.

Pourquoi donner davantage de fonds structurels à certaines régions en difficulté tout en limitant leurs possibilités d'allouer des aides publiques?

L'important n'est pas la taille de l'entreprise, mais bien la pertinence de l'aide pour l'économie d'un territoire donné. Enfin, j'insisterai sur la nécessité de disposer d'un traitement particulier pour les RUP et les zones frontalières.